Panie Przewodniczący! Tak Parlament Europejski odpowiada Majdanowi jesteśmy z wami. Parlament Europejski odpowiada ludziom, którzy marzną w słusznej sprawie jesteśmy z wami. Ale też powinni się przebudzić niektórzy politycy na tej sali, którzy odmawiają demokratycznego mandatu prezydentowi tego kraju. Został wybrany 4 lata temu i myśmy ten wybór zaakceptowali.

W tej Radzie Najwyższej jest opozycja, która jest w mniejszości, jest Partia Regionów, która stworzyła rząd. Ich obowiązkiem jest mówić w imieniu tych ludzi, którzy są za Europą i którzy są przeciwko stowarzyszeniu. My nie możemy abstrahować od rzeczywistości, którą sami przypieczętowaliśmy. Więc przebudźcie się, Panie i Panowie, którzy nie dostrzegacie tych faktów. A jeśli chodzi o Unię Europejską więcej cierpliwości, więcej wyobraźni i otwarte drzwi dla milionów ludzi w ramach polityki partnerstwa wschodniego, którą z takim trudem współtworzyliśmy razem z Komisją Europejską i obecnym tutaj komisarzem. Rozbudziliśmy te nadzieje, nie możemy zamykać drzwi. Na tym rozdaniu nie kończy się historia, ta historia toczy się dalej.